To Japonia pod względem funkcji celu, jaką jest niska emisja CO i małe zużycie paliw, bije motoryzacyjne firmy europejskie, które są niskorentowne i którym brakuje stymulacji ekonomicznej do wprowadzania innowacji. Przykładem tego jest FIAT, który z przyczyn pozaekonomicznych przenosi produkcję z jednego kraju do drugiego.

A przecież potencjał innowacyjny w zakresie, o którym mówimy, jest bardzo znaczny.

Dobrą zachętą dla firm produkujących niskoemisyjne samochody dostawcze mógłby być superkredyt, ale przyjęte docelowe normy emisji CO 2, tj.

Wymaga tego uczciwa konkurencyjność. Sądzę, że całkowicie realna jest zmiana parametru użyteczności małych pojazdów dostawczych wynikająca z przyjętej w oparciu o znaną funkcję liniową CO 2 w funkcji masy, czyli docelowej do 2020 r.

To oczywiście zależy od już znanych naszych osiągnięć, ale, Koledzy, sądzę, że, żeby to było osiągalne, Europa wymaga rozsądnej i spójnej oraz kompleksowej polityki przemysłowej.